virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer níutíu og eitt tvö þúsund og tíu um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna ég vil taka það fram hér í upphafi að þetta frumvarp er alveg sjálfstætt og stendur áfram þrátt fyrir það að það sé búið að breyta ákvæðinu um kosningadag og þjóðaratkvæðagreiðslutillögunni sem var til umræðu hér áðan hæstvirtur utanríkisráðherra eyddi mikilli orku af sínum tíma og í fjölmiðlum þegar þetta mál var lagt fram því hann taldi það að ég væri svo gleymin ráðherrann sem fer fram hér með þingsályktunartillögur og lagafrumvarp og raunverulega sem fara á móti öðrum lögum eins og til dæmis umsóknin um aðildina að evrópusambandinu sem stangast á við stjórnarskrá vegna þess að það er ekki fullveldisafsal í stjórnarskránni hæstvirts utanríkisráðherra verður nú að fara að athuga það að hann er ekki einn í heiminum og ég tel að það sé þó maður gleymi hér ákveðnum hlut sé það ekki sú sök sem var máluð af mér í fjölmiðlum undir forustu samfylkingarinnar þarna um þann tíma sem ég lagði þetta fram nú ætla ég að fara yfir þetta frumvarp ég legg það til í fyrstu grein frumvarpsins að fjórðu grein laganna um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslur breytist þannig að bætist við svohljóðandi lagagrein víkja má frá ákvæðum fyrstu málsgrein fjórðu grein ef almennar kosningar eru boðaðar innan þriggja mánaða frá samþykkt þingsályktunartillögu á alþingi um þjóðaratkvæðagreiðslu þarna er ég að rýmka til fyrir því að þjóðaratkvæðagreiðslur sem eru ákveðnar og hafa ekki stoð í stjórnarskrá að það megi stytta tímann ef það eru kosningar innan þessara þriggja mánaða innan þessara þriggja mánaða við skulum hafa það á hreinu að þær þjóðaratkvæðagreiðslur sem er getið um í stjórnarskrá eiga að fara fram innan tveggja mánaða þar sem ekki er getið um í stjórnarskrá skuli fara fram innan þriggja mánaða þegar ég fór að skoða þetta ákvæði með tímamörk þjóðaratkvæðagreiðslna eftir að þetta var lagt fram þarna um daginn þjóðaratkvæðagreiðslutillagan um það að þjóðin fái að kjósa um evrópusambandsaðildarferlið fór ég að velta því fyrir mér að auðvitað eru þrír mánuðir allt lítið þessi lög eru túlkuð með þeim hætti að það skuli vera að minnsta kosti þrír mánuðir nú ætla ég að rökstyðja mál mitt í tuttugasta og fjórðu grein stjórnarskrárinnar númer þrjátíu og þrjú nítján hundruð fjörutíu og fjögur segir með leyfi forseta forseti lýðveldisins getur rofið alþingi og skal þá stofna til nýrra kosninga áður en fjörutíu og fimm dagar eru liðnir frá því er gert var kunnugt um þingrofið fjörutíu og fimm dagar eru liðnir frá því er gert var kunnugt um þingrofið þarna er ákvæði um það að rjúfi forseti þing og boði til nýrra kosninga skuli þær fara fram innan sex vikna frá því boðað til kosninga var þarna kemur þá þetta nýja ákvæði inn í framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna sem liggur hér á þessu frumvarpi sem liggur hér fyrir og ég er að ræða vegna þess að segjum sem svo að forseti mundi rjúfa alþingi á morgun vegna þess að ríkisstjórninhefur sprungið þarf að kjósa til alþingis innan sex vikna og þá gæti þjóðaratkvæðagreiðslan sem við vorum að ræða áðan rúmast innan þeirra kosninga væri hægt að taka þjóðaratkvæðagreiðslu og kjósa um málið samhliða þingkosningum þetta er fyrst og fremst verið að hliðra til að komi fram tillaga að þjóðaratkvæðagreiðslu er hægt að setja þjóðaratkvæðagreiðsluna inn í þær kosningar sem eru boðaðar þarna erum við að ætla aum sex vikur þess vegna er nauðsynlegt að þessi hliðrun verði gerð á fjórðu grein að það verði boðið upp á þetta með þessum hætti þetta þarf kannski ekki mikið meira að ræða þetta er nokkuð skýrt ég legg áherslu á það að með þessu er ég ekki að gera lítið úr því að auðvitað þurfa íslendingar og þjóðin öll að kynna sér mjög vel mál sem koma til þjóðaratkvæðagreiðslu en það er nú þannig háttað að séu mál umdeild er meiri ástæða til að vísa þeim til þjóðaratkvæðagreiðslu samanber til dæmis minnist ég hér á icesave samningana sem fóru til þjóðaratkvæðagreiðslu þegar framkvæmdavaldið og ríkisstjórnarflokkarnir höfðu þjóðina síður en svo á bak við sig síður en svo þarna var akkúrat merkileg upplifun á íslensku lýðræði þegar þessu var vísað til þjóðarinnar á þann hátt að málið féll níutíu og átta tvö fyrir ríkisstjórninni í vil þjóðin treysti sér þá til dæmis í þá samninga enda hafði það mál verið mikið í umræðunni þannig að ég held að sé nú ekki hætta á því að þessi upplýsta þjóð sem við erum

þjóðaratkvæðagreiðslur þess vegna legg ég þetta hér fram og óska ég eftir því að þetta fari að fyrstu umræðu lokinni inn í allsherjarnefnd þar sem nefndin mun taka það til umræðu og afgreiðslu